Monsieur le Président, nous nous apprêtons à célébrer le soixantième anniversaire du traité de Rome, ce traité qui posait les bases de l'Europe communautaire fondée sur la libre circulation des marchandises et des services. Entre temps, l'Europe a avancé, elle s'est étendue, elle s'est dotée d'une monnaie unique et, pourtant, elle n'a jamais été aussi fragile. Cette fragilité tient au fait que ses institutions sont restées dans les mains des chefs d'État ou de gouvernement qui tentent de prolonger l'illusion qu'ils exerceraient encore pleinement, sur le plan national, leur prérogative de souveraineté, mais qui donnent en réalité trop souvent le spectacle de leur impuissance. Les regards se tournent vers l'Europe, une Europe restée privée de compétences et de moyens, une Europe impotente face aux défis de la mondialisation, du terrorisme, du changement climatique, des migrations, des paradis fiscaux, de la croissance et de l'emploi.

Les trois rapports qui nous sont proposés constituent un appel au ressaisissement à destination des citoyens européens pour contourner l'autisme de leurs chefs d'État ou de gouvernement. Je remercie et félicite nos rapporteurs. Osons impliquer les Européens dans ce débat et faire œuvre de pédagogie, puisque seule l'Europe nous permet de reprendre en main notre destin.